Nu știu dacă această sesiune care se derulează în momentul de față va fi un succes sau un eșec, dar știu că această dezbatere ar fi meritat să aibă loc cu mult mai devreme, pentru ca, la sesiune, Uniunea Europeană să aibă o voce coerentă, articulată și, mai ales, de eficiență. Este un semnal foarte dificil dat cu această reformă care începe acum, parte la New York, parte la Geneva, dat unei lumi care se schimbă și are o mare problemă cu un eșec al unui anumit tip de politică în ceea ce privește drepturile omului. Cred, stimați colegi, că va trebui să discutăm foarte serios acest mecanism instituțional creat de ONU, sigur, fără să dăm priorități unor anumite drepturi, dar trebuie să îi discutăm eficiența și, mai ales, să ne gândim dacă nu ar merita să fie unul din organismele globale de prevenție imediată și, în acest context, cred că nu trebuie să ne limităm doar la a constata ceea ce s a întâmplat până acum, ci a încerca să și prevenim. O altfel de abordare a problematicii drepturilor omului cred că este iminentă.